A jelentés egyértelműen kimondja, hogy a médiahatóságnak függetlennek kell lennie a kormány, a parlamenti többség vagy bármely más társadalmi csoport befolyásától. Örülök, hogy ezt a megfogalmazást, csakúgy mint a jelentést, csaknem egyhangúan fogadtuk el a Bizottságban, és remélem, hogy nagy többség fogja elfogadni a plenáris ülésen is. Fontos, hogy az audiovizuális direktívát ennek megfelelően módosítsuk. Nem szeretnénk túlszabályozni a sajtót, de érvényt kell szerezni az európai értékeknek, s a médiaszabadság a demokrácia egyik legfontosabb alappillére. A jelentés felkéri az Európai Unió Alapjogi Ügynökségét, hogy ellenőrizze a sajtószabadság és pluralizmus megvalósulását a tagállamokban, és kiemeli, hogy az oknyomozó újságírást közösségi támogatásban kell részesíteni.

Üdvözöljük, hogy a Bizottság szakértői csoportja hasonló következtetésre jutott, mint az Európai Parlament LIBE bizottsága, és szeretném én is személyesen megköszönni Biztos Asszony elkötelezettségét ebben a témában, és reméljük, hogy ugyanilyen jól fogunk tudni együttműködni a jövőben is.